Man könnte fragen Ist alles in Ordnung in der Europäischen Union? Nein. Man kann aber auch fragen Ist es uns gemeinsam gelungen, etwas zu verbessern?

Das heißt, wir sollten da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Es ist noch viel zu tun, packen wir es an. Ich sage Ihnen Der Petitionsausschuss wird Sie ausdrücklich unterstützen in den Dingen, die vor uns liegen es ist erwähnt worden ob es um mehr Transparenz geht, um das Wahlrecht und andere Dinge. Da werden wir gemeinsam die Dinge gestalten. Ich möchte noch einmal betonen Ich bedauere auch außerordentlich, dass unsere Kollegin Kirton Darling den Ausschuss, das Parlament verlassen muss.

Ich würde mir ein paar mehr von Ihrer Sorte wünschen, und es tut mir wirklich leid, dass Sie durch eine aus meiner Sicht falsche Entscheidung in Ihrem Heimatland das Parlament verlassen müssen.